Ja, hvala lepa. Repliciram gospodu Tanku. Zdaj, ali nakladam ali ne, to je pač stvar neke, neke presoje. Se opravičujem, dovolite? Zdaj, če uporabljamo diskreditacije, je pač to očitno neko pomanjkanje nekih argumentov, zlasti kadar nekdo ne piha v, v isti, rok. Na tiste očitke okoli Future, mislim, da smo tisočkrat ponovili, da v SMC-ju nismo sodelovali s Futuro, da je maketa stala nič evrov in tako naprej, ampak če ima nekdo težave s sodbami, z jemanjem kreditov iz tujine, z razumevanjem zakona o financiranju političnih strank, o tem, kaj pomeni šestnajstkratnik povprečne, plače in podobno, jaz težko pomagam. Hvala lepa. Besede ima